Auch ich bin für Wirtschaftsbeziehungen mit Vietnam, einem wichtigen Partner in Südostasien, und auch für enge politische Beziehungen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass in diesem Land nach wie vor massiv Menschenrechte gebrochen werden. Dass dort vor allem die Religionsfreiheit, über die wir gestern Abend so intensiv diskutiert haben, so sehr verletzt wird wie in nur wenigen anderen Ländern.

Dass Christen auf das Brutalste verfolgt werden, bloß wegen ihrer Religionsausübung.

Also, wir müssen als Europaparlament natürlich die Zusammenarbeit pflegen.